Laten we ten slotte niet vergeten waarom het voor minister De Jonge en de andere landen zo lastig is om de app te ontwikkelen.